Ján era jurnalist de investigație și lucra împreună cu alți colegi la investigarea unor crime transfrontaliere referitoare la droguri și la legăturile cu Slovacia. În octombrie, Daphne Caruana Galizia a fost aruncată în aer cu o bombă. Avem două crime de jurnaliști de investigații, violente, în inima Europei.

Pentru că acei jurnaliști au rămas neclintiți, pentru că au vrut să spună adevărul lumii despre corupții care ne guvernează și despre toate relele și ilegalitățile pe care le comit și au plătit cu viața. Practic, mafia s a organizat ca să elimine pe oricine vorbește liber și le expune corupția.